Gruzińskie wybory parlamentarne przeprowadzone zostały w sposób pokojowy, z poszanowaniem pełni zasad demokratycznych i praw wyborczych. Niewątpliwie przyczyniła się do tego również misja obserwatorów Parlamentu Europejskiego, jak i parlamentów narodowych, w tym polskiego. Osobom bezpośrednio zaangażowanym należą się wyrazy uznania i podziękowania.

Cieszy więc powyborcze zapewnienie zwycięskiej koalicji, że celem Tbilisi pozostaje integracja z Unią Europejską i NATO oraz że kraj nigdy nie powróci na rosyjską orbitę ani nie przystąpi do poradzieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw. Szczególnego znaczenia nabiera przy tym potwierdzenie dotychczasowego stanowiska w sprawie okupowanych przez Rosję gruzińskich prowincji.

Stałe wzmacnianie stosunków z Gruzją musi być jednym z celów europejskiej polityki zagranicznej. Nowy rząd Bidziny Iwaniszwilego zaproponował kontynuację reform gospodarczych i zwalczanie korupcji, dlatego Bruksela winna wzmocnić aktywność dla wsparcia i promowania rozwoju. Liczę na podtrzymanie dotychczasowej doskonałej współpracy z Tbilisi oraz na realizację zaprezentowanych przez nowego premiera działań.